borist hefur tilkynning um að á þingflokksfundi í gær tuttugasta og áttunda apríl hafi ný stjórn verið kosin í þingflokki samfylkingarinnar hún er þannig skipun formaður þórunn sveinbjarnardóttir varaformaður skúli helgason ritari jónína rós guðmundsdóttir